Cred că Uniunea Europeană, ca principal donator pentru Cambodgia, trebuie să fie mai insistentă în demersurile vizând determinarea autorităților acestei țări de a adopta reformele electorale solicitate în ultimii patru ani de către forurile internaționale. Riscurile deteriorării fragilei democrații cambodgiene se amplifică odată cu apropierea scrutinului de anul viitor. Consider că e nevoie de presiuni din partea Comisiei Europene pentru asigurarea unor alegeri corecte și democratice, care să respecte recomandările ONU. Trebuie în primul rând să înceteze recurgerea excesivă la forță împotriva contestatarilor și evacuările forțate în masă.